Amikor a kilenc új tagállam schengeni csatlakozását készítettük elő, azt hallottuk a Tanácstól, hogy ez azért nem történhet meg a tervezett időben, mert a SIS II még nem készült el. Akkor azt mondták, hogy még néhány hónapot várnunk kell.

Annak idején is azzal érveltünk, hogy Schengen nem technikai kérdés, hanem politikai. A tagállamok közötti bizalomra épül, és azt erősíti meg. A belsőpiac működésének egyik legfontosabb feltétele. A SIS II bevezetése olyan területeken jelent előrelépést, ahol nagy szükség van arra. Segíti a térség biztonságát, javítja az adatvédelmet, az alapvető jogok érvényesítését, és segíti a közösségi döntéshozatalt ezen a területen. Őszintén reméljük, hogy segíteni fog abban is, hogy Románia és Bulgária schengeni csatlakozásának hosszú hosszú kérdésére végre pont kerülhessen. Az előző körben csatlakozó országok ügyét a portugál elnökség segítette az elkötelezettségével. Most is nagyon nagy szükség van egy elkötelezett bizottsági hozzáállásra és a Tanács elkötelezettségére is.